það hafa verið reistar ratsjárstöðvar á fyrri tíð á undan þeim sem nú eru starfandi hér á landi nema í síðar heimsstyrjöldinni var reist ratsjárstöð á fjallinu darra sem bretar reistu og snýr að ísafjarðardjúpi síðan reistu bandaríkjamenn aðra stöð á fjallinu straumnesi eða

voru ekki lengi í notkun og þau hafa grotnað niður með tímanum en engu að síður eru eftir minjar frá þessum tíma á fjallinu darra eru enn þá eftir slitrur af braut sem lögð var frá sæbóli í aðalvík upp á fjallið teinar sem notaðir voru til að flytja varning og annað upp á fjallið og niður af því uppi á fjallinu eru leifar á stöðunni og grunnur og fyrst og fremst byssustæði eða leifar af þeim meiri mannvirki eru hins vegar á straumnesgerði þar er vegur enn þá nokkuð heillegur sem lagður var upp á fjallið frá látrum í aðalvík þar eru enn mjög mikil mannvirki uppi á fjallinu hús sem byggð voru á sínum tíma bæði stöðvarhús og íbúðarhús sem ekkert hefur verið hugsað um eða haldið við í áratugi eins og gefur að skilja og mér finnst að eigendur sem hljóti að vera íslenska ríkið í þessu tilviki verði að gera upp við sig hvað það hyggst með þessi mannvirki ein leiðin væri auðvitað sú að fjarlægja það rífa og fjarlægja þau ummerki sem eru þarna núna önnur leið væri hins vegar að láta þau standa taka ákvörðun um það og verja þá einhverju fé til að halda þeim þó þannig að það verði ekki hættulegt fólki sem fer þarna um og til að halda þó við þessum mannvirkjum að einhverju leyti það kann að hafa gildi í sjálfu sér og ég verð var við það að ferðamenn hafa nokkurn áhuga á því að koma upp á þessi fjöll og skoða bæði aðstæðurnar og þessi mannvirki sem þarna eru en ef til vill er það áhugavert að halda mannvirkjunum við að einhverju leyti í því skyni ég hef því leyft mér að bera fram eftirfarandi fyrirspurn virðulegi forseti til utanríkisráðherra sem er svo hljóðandi hefur verið tekin ákvörðun um hvort vegur og mannvirki á straumnesfjalli og byggingar á darra verði varðveittar eða rifnar